frú forseti ég þakka fyrir að þetta mál skuli komast á dagskrá og að við fáum þannig tækifæri til að eiga orðastað í þinginu um þessa fjárfestingaráætlun sem ríkisstjórnin kynnt í síðustu viku það eru efni til að fara yfir nokkra þætti þessa máls í fyrsta lagi mætti ræða sérstaklega um það hvernig ríkisstjórnin hyggst fjármagna fjárfestingaráætlunina sem núna er kynnt síðan mætti ræða um það sérstaklega og ég hyggst gera það á

ríkisstjórnin hefur á þessu kjörtímabili að minnsta kosti í tvígang samkvæmt sérstöku samkomulagi við aðila vinnumarkaðarins fjallað um það hvernig örva eigi fjárfestingu á íslandi fyrst var það gert hér í stöðugleikasáttmálanum frá tvö þúsund og níu þá var það útlistað undir fjórða lið að ríkisstjórnin ætlaði að greiða götu ákveðinna stórframkvæmda framkvæmdir til að stuðla að aukinni atvinnu er fyrirsögnin á þeim kafla í stöðugleikasáttmálanum og hefðu framkvæmdir gengið eftir í þeim mæli sem gengið var út frá þegar stöðugleikasáttmálinn var gerður á árinu tvö þúsund og níu værum við að sjá allt annað framkvæmdastig í landinu en raun ber vitni og ein helsta ástæða þess að samkomulagið um stöðugleikasáttmálann við aðila vinnumarkaðarins sprakk var einmitt sú að ríkisstjórnin stóð ekki við sinn hluta þess samkomulags einn þáttur þess máls var óvissan sem ríkisstjórnin hefur haldið sjávarútveginum í landinu í og hvað hefur gerst í sjávarútvegi á íslandi undanfarin ár það sem hefur gerst í þeirri atvinnugrein er að fjárfesting í greininni hefur hrunið frá því sem hún áður var um það bil tuttugu milljarðar á ári niður í um fjögur til fimm milljarða það er það sem hefur gerst í sjávarútveginum og er bein afleiðing af stefnu ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili með því að halda þeirri grein í þeirri óvissu sem hún hefur þurft að búa við allt þetta kjörtímabil og enn sér ekki fyrir endann á henni það var ekki bara árið tvö þúsund og níu sem ríkisstjórnin sagði að hún hygðist beita sér fyrir aukinni fjárfestingu á þessu kjörtímabili eða þessum árum heldur kom aftur fram yfirlýsing frá ríkisstjórninni á vormánuðum síðasta árs í tengslum við kjarasamninga sem þá voru gerðir í maí árið tvö þúsund og ellefu og þá var aftur sérstakur kafli í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem er hér að finna á fjölmörgum blaðsíðum langt mál um það hvernig ríkisstjórnin hyggist örva fjárfestingu í landinu sókn í atvinnumálum fjárfestingar og hér segir meðal annars með leyfi forseta það er sameiginlegt markmið stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins að vinna bug á atvinnuleysi og skapa fjölbreytt og vel launuð störf hér á landi við blasir að fjárfesting hefur verið of lítil og svo framvegis það virðist vera með þessari nýju fjárfestingaráætlun sem unnin er í engu samráði við aðila vinnumarkaðarins að því er virðist

það sem hefur breyst í millitíðinni er að við höfum inn í þingið til dæmis rammaáætlunina þar sem hagkvæmustu orkunýtingarkostirnir hafa verið teknir út fyrir sviga í frumvarpi sem kynnt var hér í þinginu kjarni málsins er þessi ætli menn sér í alvöru að stórauka fjárfestingu á íslandi þarf ekki bara að skapa hér hagkvæmt umhverfi og eyða óvissu eins og ríkt hefur um stærstu atvinnuvegi okkar eins og sjávarútveginn heldur þarf líka að vera til staðar vilji til að grípa tækifærin til orkunýtingar hér kom einn frasinn frá hæstvirtum forsætisráðherra sem talaði um stóriðjustefnuna endalausu í hennar máli þetta snýst ekki bara um það að reisa fleiri álver þetta byrjar á viljanum til að nýta orkuna þar byrjum við svo sjáum við til hvaða fyrirtæki koma og lýsa áhuga á því að kaupa þá orku og nýta hana til að auka útflutningsverðmæti okkar íslendinga og auka verðmætasköpun almennt í landinu þessi ríkisstjórn hefur engan lit sýnt í þeirri mikilvægu vegferð en gott og vel ég gæti tínt hér til fjölmargt fleira eins og til dæmis skattstefnu þessarar ríkisstjórnar sem hefur beinlínis valdið því að dregið hefur úr fjárfestingu í þessu landi ég get líka óvissuna sem hefur verið viðvarandi vegna gjaldeyrishaftanna ég kem kannski inn á það hér síðar hvaða leiðir við sjálfstæðismenn sjáum út úr þessari stöðu stöldrum aðeins við það hvernig eigi að fjármagna þessar fjárfestingaráætlun þessa ég vil leyfa mér að segja að minnsta kosti þriðju fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar til viðbótar við þær tvær sem hafa verið gerðar eftir samráð við aðila vinnumarkaðarins hvernig á að fjármagna þetta að uppistöðunni til það á að gera það annars vegar með veiðigjaldinu það liggur fyrir frumvarp í þinginu þeir sérfræðingar sem ríkisstjórnin sjálf kallaði sér til ráðgjafar í því máli hafa sagt þetta er allt of langt gengið og mörg fyrirtæki munu hreinlega lenda í greiðsluþroti verði þessar hugmyndir að veruleika er það góður grunnur þá að fjárfestingaráætlun að byggja hana að uppistöðu til á slíkri fjármögnun nei það sýnist mér ekki og málið er reyndar óafgreitt hér í þinginu hins vegar segja menn

en eigum við ekki að muna það í leiðinni að við eignuðumst þessa hluti með því að skuldsetja ríkissjóð væri ekki ágætt að nota þá arðinn af þeirri fjárfestingu þegar við náum að losa aftur um þann eignarhlut til að greiða niður skuldina sem stofnað var til þegar ríkið eignaðist þann sama eignarhlut er það ekki ágætisleið þar fyrir utan má spyrja sig ef menn ætla að fara út í þessa aðferðafræði að segja að það séu tekjurnar af nýtingu sjávarauðlindarinnar sem eigi að standa að baki þessu og þessu og þessu verkefni þá spyr maður sig hvar á sú aðferðafræði að enda hvað ætlum við þá nákvæmlega að gera fyrir til dæmis tekjuskattinn í landinu eða virðisaukaskattinn eða fjármagnstekjuskattinn eða erfðafjárskattinn hvað á að gera fyrir hvaða skattstofn staðreynd málsins er sú að það er dálítið verið að stilla þjóðinni og kjósendum upp við vegg og um leið þinginu það er verið að stilla mönnum upp við og segja annaðhvort samþykkið þið að stórauka veiðigjaldið með öllum þeim áhrifum sem af því leiðir

ráðum okkar hæfasta fólks sem í tíu ár hefur unnið að því að kortleggja þá valkosti sem okkur standa til boða ríkisstjórnin hefur engan vilja sýnt til þess hún hefur til dæmis ákveðið að fara frekar í búðarháls sem skilar sama afli og norðlingaölduveita hefði gert en kostar tíu milljörðum meira það var tíu milljarða virði að fara frekar þá leið en norðlingaölduveitu reyndar tel ég ekki að búðarhálsinn hefði þurft að vera útilokaður ef menn hefðu farið í norðlingaölduveitu en þetta sýnir hvernig forgangsröðunin hefur verið í þeim efnum annað sem þarf að sjálfsögðu að gera hér er að það þarf samhliða þessu að bæta sérstaklega stöðu lítilla og meðalstórra fyrirtækja það er samhliða almennum lækkunum á sköttum þarf að bæta hér stöðu lítilla og meðalstórra fyrirtækja það verður líka að binda endi á aðgerðir fyrir skuldsett heimili það er enn þá allt of margt upp í loft hvað skuldsett heimili varðar allt of margir sem hafa ekki fengið bót sinna mála af þeim sem hafa haft við skuldavanda að glíma undanfarin ár og þá munu menn sjá að það munu losna úr læðingi úti í þjóðfélaginu nýir kraftar hjá einkaframtakinu ríkið þarf ekki að vera upphaf og endir alls við þurfum ekki að skattleggja til að geta byrjað að framkvæma það þarf ekki

ríkið þarf ekki að vera í miðju fjárfestingaráætlunar sjálf það þarf ekki að stýra fjárfestingaráætlun úr stjórnarráðinu í gegnum ríkiskassann það er hægt að leyfa atvinnulífinu að skipuleggja sig sjálft um leið og menn hafa komið hér á fót hagkvæmu rekstrarumhverfi og eytt óvissu og skapað hér grundvöll fyrir menn til að binda fjármuni í íslenskum tækifærum til lengri tíma um hin einstöku verkefni er ekki tími til að fara í löngu máli en ég tek fram að það er margt góðra verkefna að finna í þessari áætlun sum þeirra sem horfa sérstaklega til nýsköpunar eru hins vegar þess eðlis að þess er ekki að vænta að þau muni skapa mörg störf á allra næstu missirum eða næstu árum vegna þess hversu langan tíma það tekur fyrir slík verkefni að skila sér í beinhörðum störfum önnur verkefni eru jafnframt þess eðlis að við höfum beinlínis mælt fyrir þeim í okkar eigin tillögu til þingsályktunar um endurreisn íslensks atvinnulífs eins og hvað snertir innviði samfélagsins vegaframkvæmdir og aðrar samgöngubætur önnur verkefni eru enn eldri af nálinni hérna er til dæmis tínt upp í þriðja eða fjórða sinn á þessu kjörtímabili verkefni eins og þau sem tengjast háskólasjúkrahúsi það er margt af ágætum verkefnum hér en ég gagnrýni að það sé ekki tekið á almennu rekstrarumhverfi fyrirtækjanna í landinu og að fjármögnunin sé reist á jafnveikum stöðum og ég hef hér farið yfir